Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar Barnier! Auch ich als Liberale begrüße die von der Kommission veranlasste Anhörung zur Zukunft des europäischen Gesellschaftsrechts. Dieses ist ein Kernelement für einen funktionierenden Binnenmarkt. Probleme gibt es insbesondere bezüglich der Mobilität unserer Unternehmen also die ausstehende 14. Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verlegung des Unternehmenssitzes ohne Neugründung. Die Kommission zögert mit der Vorlage eines Gesetzentwurfs, weil sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können und deshalb schwierige Verhandlungen drohen. Genauso ist die grenzüberschreitende Ausübung von Aktionärsrechten bisher kaum möglich und harrt harmonisierter Rahmenbedingungen. Probleme gibt es weiter bei der europäischen Privatgesellschaft, wo auch die Mitgliedstaaten blockieren, welche sich unter anderem über die Erforderlichkeit eines grenzüberschreitenden Bezugs, Stammkapitalhöhe und Arbeitnehmermitbestimmung nicht einigen können. Ein letzter Punkt Beim aktuellen Richtlinienvorschlag zur Rechnungslegung hat die Kommission meines Erachtens einen gesetzestechnischen Fehler begangen. Generell ist die Idee, Zahlungsströme, die von der Rohstoffindustrie in Entwicklungsländer fließen, transparent zu machen, zu begrüßen. Aber gesetzestechnisch hätte dieses Thema nicht dort hingehört. Wenn wir helfen wollen, Korruption zu bekämpfen, ist das EU Bilanzrecht nicht der richtige Ort dafür.